Los convenios depositados en la Organización Marítima Internacional para mejorar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente, los compromisos derivados del Convenio sobre el trabajo marítimo adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, los acuerdos adoptados en el seno de la FAO sobre la conservación de recursos y la ejecución del plan de acción internacional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada carecen de efectividad si los Estados miembros del pabellón se desentienden de sus obligaciones y no ejercen la jurisdicción y el control a que resulten obligados. La pesca, para el Estado del pabellón, es fundamental. El Estado del pabellón es el responsable de la actividad del buque, lo que incluye la identificación, el cumplimiento de las medidas de ordenación, la declaración de capturas y el desarrollo de actividades de control y de inspección. El Reglamento de la Unión Europea sobre pesca ilegal se basa en este principio. Yo comparto plenamente la inquietud ante las informaciones de que, en el marco de la Convención CITES, se está cuestionando este principio del Estado del pabellón. En caso de que esta iniciativa prospere, se crearía, efectivamente, un grave precedente que saltaría a otros foros internacionales, como las organizaciones regionales de pesca. La quiebra de la relación entre pesca y Estado del pabellón erosionará el combate contra la pesca ilegal, provocará un arbitraje regulatorio y más opacidad y descontrol. Por eso, considero que la Comisión debe reaccionar haciendo que los Estados actúen conjuntamente y que defiendan el cumplimiento de sus compromisos como Estados de abanderamiento.